virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á hjúskaparlögum lögum um staðfesta samvist og fleira og er það flutt í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að lögfest verði einhjúskaparlög og þeirri brýnu réttarbót komið á að allir séu jafnir fyrir lögunum hvort sem einstaklinga í hjúskap eru af gagnstæðu eða sama kyni í frumvarpinu er nánar tiltekið lagt til að tveir einstaklingar hvort sem er að gagnstæða eða sama kyni geti gengið í hjúskap frumvarpið er samið á vegum rannsóknastofnunar ármanns snævarr að tilhlutan dómsmála og mannréttindaráðuneytisins og ég vil þakka stofnuninni fyrir vandaða vinnu við samningu frumvarpsins var litið til þróunar réttinda samkynhneigðra á íslandi þá var aflað upplýsinga um þróun löggjafar í öðrum landi og þær leiðir sem farnar hafa verið til að heimila samkynhneigðum að stofna til hjúskapar einnig var tekið tillit til alþjóðlegra samninga sem ísland var aðili að er í greinargerð með frumvarpinu gerð ítarleg grein fyrir þessum atriðum og vísast til þess sem þar segir virðulegi forseti hjúskapur er fyrst og fremst borgaraleg stofnun löggjöf um hjúskap skilgreinir þetta viðurkennda sambúðarform á hverjum tíma og markar hverjir megi ganga í hjúskap og hver hjónavígsluskilyrði löggjafans skuli vera þá er það löggjafans að ákveða hvaða réttaráhrif fylgja stofnun hjúskapar löggjafinn hefur styrkt þetta sambúðarform umfram önnur með tilliti til þess að hjúskapurinn er ein af sterkustu grunnstoðum fjölskyldunnar í samfélaginu hjúskapurinn á sér djúpar rætur í löggjöf og menningu og segir í greinargerð að grunnstoðir hjónabandsins séu byggðar á hugmyndum um gagnkvæma ást festu og varanleika því ætti löggjafinn með þetta í huga að gera greinarmun á því hvort einstaklingar í hjúskap séu af gagnstæðu eða sama kyni þessi spurning verður áleitin einkum þegar litið er til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað undanfarin ár í réttindum samkynhneigðra samkvæmt gildandi lögum geta tveir staklingar að sama kyni stofnað til staðfestrar samvistar staðfesting samvist hefur með tilteknum undantekningum sömu réttaráhrif og stofnun hjúskapar og geta ákvæði laga um hjúskap því almennt um staðfesta samvist sá mismunur sem enn er á þessum tveimur sambúðarformum var réttlættur á sínum tíma með því að staðfestsamvist þyrfti að festa sig í sessi sem viðurkennt sambúðarform og því væri réttast að fara hægt í sakirnar virðulegi forseti það var árið nítján hundruð níutíu og sex og því má leiða rök að því að þessi rök sem sett voru fram fyrir því að hafa mun á þessu tvennu hjúskap og staðfestri samvist séu orðin úrelt nú sé tími kominn til að löggjafinn festi enn frekar hjúskapinn í sessi sem sterkustu grunnstoð fjölskyldunnar í samfélaginu og það séu í raun grundvallarréttindi að fá að ganga í hjúskap sambúðarform sem löggjafinn veitir með ýmsum hætti brautargengi með ýmsum hætti eins og áður hefur verið vikið að ekki verði lengur við lýði sú mismunun sem núgildandi löggjöf hefur í för með sér samkvæmt samkynhneigðum þegar kemur að réttindum að ganga í hjúskap

kyni enda þykir slík aðgreining ekki þjóna tilgang frumvarpsins og fara gegn markmiðum þess að lokum er svo lagt til að lög um staðfesta samvist númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex verði felld úr gildi hvað varðar það atriði sérstaklega eru í frumvarpinu tekin af öll tvímæli um gildi staðfestrar samvistar sem þegar hefur verið stofnað til hún haldi gildi sínu en þeir sem það kjósa geta fengið samvist sína viðurkennda sem hjúskap það getur annaðhvort verið með þeim hætti að sameiginleg yfirlýsing verði send til þjóðskrár eða stofnað verði til hjúskapar fyrir presti forstöðumanni skráðs trúfélags sem hefur vígsluheimild eða borgaralegum vígslumanni í samræmi við ákvæði hjúskaparlaga skal tekið fram í þessu sambandi

staðfestur samningur hafi sömu réttaráhrif og hjúskapur og ákvæði laga sem varða hjúskap og maka gildi um staðfesta samvist og einstaklinga í staðfestri samvist er nauðsynlegt að taka þetta fram þar sem núgildandi lög um staðfesta samvist verða felld úr gildi við gildistöku frumvarps þessa verði það samþykkt þá er í fimmtu grein frumvarpsins áfram gert ráð fyrir að einstaklinga í staðfestri samvist geti fengið meðferð á úrlausn mála sem varða samvistina fyrir dómstólum og stjórnvöldum hér á landi frumvarpið gerir ráð fyrir að einstaklingar í staðfestri samvist geti áfram fengið meðferð á úrlausn mála sem varðar samvistina fyrir dómstólum og stjórnvöldum hér á landi án tillits til atriða eins og búsetu og ríkisfangs þrátt fyrir þá þróun sem hefur orðið eru rökin að baki rýmri lögsögu dómstóla og stjórnvalda hér á landi í þessum málum þau sömu og við setningu laganna um staðfesta samvist

samsvarandi er einnig áréttað í ákvæði norsku hjúskaparlaganna sem á við um staðfesta samvist virðulegi forseti ég vona sannarlega að mál þetta fái vandaða umfjöllun og ekki síður almenna umfjöllun ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari